Señor Presidente, los acontecimientos se suceden de forma tan rápida en Ucrania que lo que hoy puede parecer claro puede no serlo mañana.

La señora Timoshenko ha sido, por fin, puesta en libertad y habrá elecciones libres el 25 de mayo. Ahora, cuando se inicia el cambio, Ucrania necesita un gobierno interino inclusivo que goce de un amplio respaldo. Se trata de un país complejo y plural en un momento delicado hay que preparar el terreno para las próximas elecciones del 25 de mayo. Y después de ese momento, también se requerirán amplios consensos —como sucede en todo proceso de transición—.

Debemos dialogar intensamente con sus autoridades y sus líderes políticos y sociales. La Unión Europea debe apostar por la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Ucrania, así como por la libertad y la prosperidad de los ucranianos. Es necesario que los europeos tengamos una posición unida con respecto a Ucrania y también de cara a Rusia. Para la Unión ―a mi juicio― Ucrania no debiera ser causa de una confrontación geopolítica con Rusia no buscamos enfrentamientos con Rusia, sino terrenos de entendimiento. Pero Rusia no debe percibir nuestra ayuda a Ucrania como una interferencia o una apropiación. Las zonas de influencia son algo del pasado, son totalmente anacrónicas. Por otra parte, nosotros queremos la mejor relación posible entre Ucrania y Rusia, pero siempre que sea sobre la base de la libre decisión del pueblo ucraniano.

Yo no creo que a Rusia le pueda interesar que exista en su frontera un serio foco de inestabilidad, de tensión y de conflicto. Espero, repito, que a Rusia no le interese. Nosotros, los europeos de la Unión, estamos a favor de vecinos prósperos, estables y cuyas poblaciones gocen de las libertades fundamentales.